virðulegi forseti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 viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn eftirfarandi gerðir fyrstu tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú hundrað áttatíu og sjö e b frá þrettánda október tvö þúsund og þrjú um að koma á fót kerfi með viðskipti fyrir heimildir til losunar gróðarhúsalofttegunda innan bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins níutíu og sex sextíu og eitt e b önnur

um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan bandalagsins að því er varðar verkefniskerfi kyoto bókunarinnar

um stað og varið skráningarkerfi samkvæmt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og ákvörðun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö hundruð áttatíu tvö þúsund og fjögur e b fjórða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og fjögur hundrað fimmtíu og sex e b frá tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og fjögur um að setja viðmiðunarreglur fyrir vöktun og losun gróðarhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b fimmta ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og sex sjö hundruð áttatíu e b frá þrettánda nóvember tvö þúsund og sex um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda í kerfi bandalagsins um viðskipti með heimildir átt losunar að því er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt kyoto bókuninni í samræmi við tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b ákvörðun þessi virðulegi forseti kallar á lagabreytingar hér á landi þar sem ekki er lagastoð í

efni ákvörðunarinnar í tillögunni og ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeim tveimur tilskipunum sem lagastoð skortir fyrir tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b kemur á fót kerfi fyrir viðskipti með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda innan evrópusambandsins samið var um sérstaka aðlögun fyrir ísland vegna þeirrar atvinnustarfsemi hér á landi sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar þar sem losun koltvíoxíðs frá umræddum fyrirtækjum er hverfandi hluti af heildarlosun hér á landi markmið tilskipunarinnar er að skapa efnahagslegan hvata fyrir fyrirtækið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en tilskipunin er liður í aðgerðum evrópusambandsins til að mæta skuldbindingum sínum samkvæmt kyoto bókuninni viðskiptakerfið gerir fyrirtækjum kleift að selja losunarheimildir sem þau fá úthlutað af stjórnvöldum í því ríki þar sem þau starfa takist þeim að finna leiðir til að draga úr losun þá geta fyrirtæki einnig keypt heimildir þurfi þau fleiri heimildir en þeim var úthlutað núverandi gildissvið tilskipunarinnar tekur annars vegar til losunar frá starfsemi sem talin er upp í fyrsta viðauka við tilskipunina það er orkuframleiðslu járn jarðefna og pappírsiðnaðar og hins vegar til ákveðinna gróðurhúsalofttegunda sem eru taldar upp í öðrum viðauka af fyrsta viðauka leiðir að á fyrsta gildistíma tilskipunarinnar nær hún aðeins til koltvíoxíðs vegna þessa þrönga gildissviðs fellur afar lítið af losun á íslandi undir tilskipunina eða einungis vararafstöðvar alcan í straumsvík og orkuveitu reykjavíkur sem og tíu fiskimjölsverksmiðjur en af þeim eru tvær ekki starfræktar lengur þótt þær hafi gilt starfsleyfi miðar íslenska aðlögunin sem samið var um við framkvæmdastjórnina við það að svo lengi sem losun á co tveir frá framangreindri einstakri starfsemi var ekki yfir tuttugu og fimm þúsund tonn á ári lúti engin starfsemi á íslandi ákvæðum þessarar tilskipunar hefur þessi aðlögun þannig í för með sér að tilskipunin mun taka gildi hér á landi ef ný starfsemi hefst hérlendis sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar eða sú starfsemi sem tekin hefur verið undan gildissviði tilskipunarinnar í íslensku undanþágunni fer yfir tuttugu og fimm þúsund tonna markið þá er einnig ljóst að verði gildissvið tilskipunarinnar útvíkkað til fleiri geira og lofttegunda mun tilskipunin gilda hér á landi einnig geta íslensk stjórnvöld ákveðið að fella atvinnustarfsemi sem er í dag utan gildissviðsins undir tilskipunina í samræmi við heimildarákvæði þar um tilskipunin mælir fyrir um að fyrir hvert fimm ára viðskiptatímabil setji sérhvert ríki sér áætlun landsbundna úthlutunaráætlun um hvernig staðið verði að úthlutun losunarheimilda á grundvelli kyoto bókunarinnar þannig eru ríkin í raun að úthluta til fyrirtækja hluta af þeim losunarheimildum sem viðkomandi ríki hafa samkvæmt kyoto bókuninni á grundvelli landsbundnu úthlutunaráætlunarinnar úthlutar viðkomandi ríki síðan losunarheimildum til fyrirtækjasem stundar þá starfsemi sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar kemur fram í ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar að meðan ekkert fyrirtæki á íslandi falli undir gildissvið tilskipunarinnar sé ísland undanþegið skuldbindingum sem kveðið er á um í tilskipuninni þar með talið að leggja fram landsbundna úthlutunaráætlun

tilskipuninni fyrirtæki geta stundað viðskipti með losunarheimildir sem þau fá úthlutað á innri markaðnum á þennan hátt eru skapaðir efnahagslegir hvatar fyrir fyrirtæki til að draga úr losun þar sem þau geta selt heimildir sem þau nýta ekki viðskiptin geta átt sér stað yfir landamæri þannig að losunin eigi sér stað í öðru landi en heimildin var upprunalega gefin út í losunin er þó alltaf talin á reikning þess lands sem gaf heimildina upprunalega út tilskipun tvö þúsund og fjögur hundrað og eitt sem einnig var tekin inn í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem hér um ræðir víkkar út kerfi evrópusambandsins að því er varðar verkefniskerfi kyoto bókunarinnar tilskipunin gerir fyrirtækjum kleift að afla sér eininga í viðskiptakerfinu með þátttöku í verkefnum sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í iðnvæddum ríkjum það er ef þau grípa til einhverra slíkra aðgerða sem eru þá viðurkenndar sem slíkar eða ef þau gera þetta taka þátt í verkefnum til að draga úr losun gróðarhúsalofttegunda í þróunarríkjunum aðildarríki ákveða í landsbundinni úthlutunarlosun sinni að hve miklu leyti þau heimila þátttöku í verkefnum af þessu tagi og þau geta auðvitað sett á það ákveðið þak hugmyndin með þessu er að skapa hvata fyrir fyrirtæki sem falla undir tilskipunina til að taka þátt í verkefnum sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þar með auka alþjóðlega eftirspurn eftir slíkum verkefnum eins og áður hefur komið fram kalla þessar tvær tilskipanir á lagabreytingar hér á landi unnið er að málinu í umhverfisráðuneytinu en á meðan aðlögun íslands gildir þarf ísland ekki að innleiða efni tilskipananna sem hér um ræðir virðulegur forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar en ég geri ráð fyrir því eins og kom fram í umræðunni um vatnatilskipunina að umhverfisnefnd þingsins vilji kannski fá að líta eitthvað á þessi mál líka